Ja, hvala. Saj bom zelo kratek, ampak očitno se nismo razumeli, ne. Ta amandma, ki smo ga dali, operira na dveh ravneh. Prvi je pa čisto vsebinski, torej to, da se dvigne raven bolniškega nadomestila, drugi je pa terminski, ker je postavljeni rok za uvedbo tega amandmaja prvi prvi dva tisoč dvajset. To pa ni stvar rebalansa, ko smo ga imeli, ko je bil za proračun za dva devetnajst, ampak je stvar naslednjega proračuna. Tako da ves ta zadržek je za finančne dimenzije, pa od kje kje vzeti, odpade. Še zlasti če imam v mislih, kaj se je v preteklih letih dogajalo in kje imamo rezerve, samo politično voljo je potrebno imeti, da po teh rezervah posežemo. Glejte, prejšnja vlada, pod vlado Miro Cerarja so bile najvišje plače deležne vseh splošnih davčnih rezov. Za osemdeset milijonov evrov letno se je za najvišje plače posekalo davčno obremenitev, pa se nihče ni vprašal, kaj bo to pomenilo za sistem socialne države in sistem socialnih storitev, vsaj z vladno-koalicijske strani ne, ne. V Levici smo že takrat na to opozarjali, ampak nismo bili uslišani. Ali pa, če želite, druga prihodkovna stran in dopolnilno zavarovanje. Tukaj noter se nam skriva petdeset, šestdeset milijonov evrov na leto, ki jih neupravičeno poberejo komercialna, komercialne, zavarovalnice. Vendarle se pa ne pogovarjamo o tromestnih številkah, milijonskih, ne. Pogovarjamo se o skromnih, precej nizkih dvomestnih številkah, za katere se lahko najde denar v javnih blagajnah, zgolj politična volja je za to potrebna.